Aber ich stimme dir zu, ich würde mir auch wünschen, dass die Mitgliedstaaten schneller helfen und das Personal, das sie zusagen, auch schicken hundertprozentig richtig. Aber leider ist es manchmal nicht so einfach wie man lernt, wenn man in Administrationen arbeitet aber es ist richtig.

Alles insgesamt und richtig, es gehört auch dazu Das Personal, was man zugesagt hat, muss man auch schicken glasklar.